Pastor de penas y cabras, estuvo en las órbitas de Neruda y Aleixandre, premiados con el Nobel. En este foro que ha de ser de la libertad, la tolerancia, la paz y la cultura, leo Soy una abierta ventana que escucha, por donde ver tenebrosa la vida. Pero hay un rayo de sol en la lucha que siempre deja la sombra vencida. En estos momentos sombríos, sigamos en la esperanza de ese rayo del poeta, rayo que vencerá la tiniebla, la de entonces y la de siempre. Parafraseando a Miguel Hernández, que tenemos que hablar de muchas cosas, o con el verso de Vallejo, repetido en Estocolmo esta semana pasada por Vargas Llosa, Hay, hermanos, muchísimo que hacer, en esta Europa